Paní předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, protože skutečně kybernetický prostor představuje velmi vážné nebezpečí do budoucna.

Já bych si vybral dvě okolnosti, které si myslím, že jsou velmi podstatné na té zprávě.

A za druhé je důležité, aby systémy, které budujeme, byly co nejvíce odolné, aby byly integrální.